Die Medienöffentlichkeit hat sich damit nicht befasst, es war uninteressant. Und Dinge, die uninteressant sind, bieten immer Gelegenheit für Gruppen, die Profit schlagen, relativ unerkannt Dinge zu tun. Wenn man das aufgreift, ist es schwieriger.

Deshalb gehört das geändert. Wir brauchen einheitliche europäische Regeln.

Wir haben bis jetzt immer das Prinzip Es gibt eine Liste, und alles, was nicht auf der Liste aufscheint, kann exportiert werden. Ist das der richtige Ansatz? Ich weiß nicht.

Ja freilich, ex ante kostet mehr, aber ex post kostet vielleicht Menschenleben. Das muss man abwägen. Und da muss man vielleicht das Menschenleben gewichtiger wiegen als die Kosten für Unternehmen.

Das ist extrem wichtig.

Europäische Softwaretechnologie hat schon sehr viele Menschenleben gekostet.